Tak, że w wielu miejscach Europy cieszono się z wyniku w Irlandii. Irlandczycy wysłali jasny sygnał, że pragną pozostać w sercu zjednoczonego kontynentu. Míle buíochas do mhuintir na hÉireann. Tysięczne dzięki i gratulacje za wynik referendum. Ja powiedziałem to po irlandzku, może niezbyt dokładnie, ale tak to mniej więcej brzmi. Unia Europejska udowodniła, że potrafi słuchać uzasadnionych obaw swoich obywateli i odpowiednio na nie reagować. Gwarancje dla Irlandii okazały się satysfakcjonujące i przekonały głosujących, że traktat lizboński przyniesie korzyści ich krajowi. Było to zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego i dobry argument w toczącej się w pozostałych krajach członkowskich debacie. Chciałbym podkreślić duże zaangażowanie ze strony środowisk pracodawców, związków zawodowych, organizacji rolników i rybaków, a także Kościoła i liderów społecznych. Pomogło ono wygrać to referendum.

wątpliwości, Prezydent Vaclav Klaus uczyni to samo. Celem traktatu lizbońskiego jest przygotować Unię Europejską do wyzwań

klimatycznym. Będziemy musieli działać wspólnie, tak jak robiliśmy to już wielokrotnie w

solidarności. Wiele pracy przed nami. Dziś dysponujemy już niezbędnymi narzędziami. Nie wahajmy się, więc z nich

referendum. Nie możemy zapominać o tych, którzy głosowali na nie. Jest już naszą tradycją by myśleć o wszystkich Europejczykach, szanując ich poglądy i prawo do odmiennego zdania. Ci, którzy mówią nie, także chcą nam coś powiedzieć, chcą nas do czegoś przekonać, a najważniejsze, że chcą nas przed czymś ostrzec. I my przyjmujemy to ostrzeżenie i będziemy także ich głos brali pod uwagę, ale cieszymy się ogromnie, że tak zdecydowana większość Irlandczyków odpowiedziała tak, że jest za wspólną Europą. Jestem osobiście zdeterminowany ciężko pracować, abyście czuli Państwo, że nasza wspólna Europa, jest również waszą Europą. A jej przyszłą historię będziemy

innych spraw. To są sprawy smutne. Chciałbym przypomnieć o wielkiej tragedii i uczcić w ten sposób pamięć ofiar lawin błotnych w okolicach Messyny na Sycylii. W imieniu Parlamentu Europejskiego wydałem już oświadczenie wyrażające nasze kondolencje dla rodzin,

rocznicy śmierci walczącej o prawa człowieka rosyjskiej dziennikarki Anny Politkovskiej. Jej mordercy nie trafili jeszcze przed oblicze wymiaru sprawiedliwości. Anna nie była jednak